Monsieur le Président, avoir une politique industrielle est essentiel, pour les États membres ainsi que pour l'Union européenne, afin de répondre aux besoins de nos populations. Or, depuis beaucoup trop longtemps, la doctrine officielle est que c'est le marché qui décide de qui doit vivre ou mourir en matière économique. Résultat des destructions massives d'entreprises, des millions d'emplois supprimés, des savoir faire qui disparaissent, des vies humaines sacrifiées sur l'autel de la rentabilité financière. Une réalité qui appauvrit nos populations tout en enrichissant les rentiers.

Ce n'est pas de grands discours dont les salariés et les entreprises en difficulté ont besoin, mais de mesures concrètes qui mettent un terme à la loi inique du tout marché. Sans réorientation rapide, sans décision forte visant à donner à l'industrie européenne le moyen de continuer à se développer, à exister tout simplement, nous courons à la catastrophe.